ráðgert var að halda utandagskrárumræðu um upplýsingar um icesave samningana klukkan þriðji í dag þar sem málshefjandi væri háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson og fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon yrði til andsvara en ekki er ljóst hvort umræðan verður forseti mun halda stuttan fund með þingflokksformönnum að lokinni umræðu í óundirbúnum fyrirspurnatíma og að loknum þeim stutta fundi verður gert ljóst hvort utandagskrárumræðan verður í dag eður ei